Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst bei Herrn Lisek für einen guten Bericht bedanken, der in der Tat wie Elmar Brok es schon ausgeführt hat versucht, die Chance zu ergreifen, die darin liegt, dass in allen nationalen Etats das Geld knapp wird und deswegen die bisherige Verschwendung bei der Rüstungsbeschaffung nicht einfach fortgesetzt werden kann wie bisher.

Wäre das der Hauptinhalt, dann würde meine Fraktion morgen für diesen Bericht stimmen. Es gibt aber zwei Punkte, die auf der Negativseite zu verbuchen sind. Zum einen wird versucht, nun angesichts der finanziellen Knappheit in den Mitgliedstaaten den EU Haushalt für Militärausgaben zu kannibalisieren.

Drittens Das finde ich besonders bemerkenswert, weil hier der Vorstoß von Abgeordneten der Liberalen geführt wird, die sonst normalerweise immer so für Wettbewerb eintreten.

Wir stellen entsprechende Anträge zur Einzelabstimmung von entsprechenden Absätzen. Das sollte in diesen Bericht nicht hineinkommen, denn es ist strukturkonservativ, fördert Ineffizienzen und verschwendet Geld.